Se ha dicho ya la mayoría están huyendo de la violencia y del riesgo de morir asesinados o por inanición.

Para la mayoría de ellos, pues, se trata de un desplazamiento forzado. De ahí que estemos hablando ante todo de derechos humanos. Los Gobiernos de México y de los Estados Unidos deberían informar a esas personas —cosa que no hacen— de que pueden solicitar asilo o refugio. En todo caso, se les debería garantizar que sus necesidades básicas estén cubiertas y que se respetan sus derechos, porque ni México ni los Estados Unidos deben tratar el asunto de la caravana migrante desde un enfoque represivo o criminalizador, que favorece la xenofobia, sino desde un enfoque basado en los derechos humanos. El presidente electo de México tiene ahora mismo la oportunidad de empezar su mandato con una apuesta firme por los derechos humanos. Y no puedo resistirme a expresar una sospecha que esta enorme marcha se haya iniciado alguna semana antes de las elecciones de intermedias en los Estados Unidos ha podido reforzar los detestables argumentos xenófobos del presidente Trump. No culpo en absoluto a los miembros de la marcha, pero me pregunto si puede haber habido intereses mezquinos para promover el calendario de su realización.